Monsieur le Président, cette fois ci, le Parlement européen peut aborder le débat sur sa future composition en toute sérénité, du moins pour ce qui est de la première partie de la proposition. En effet, le principe de proportionnalité dégressive, tel qu'appliqué dans la présente proposition, reflète la volonté du législateur d'avoir une assemblée à la fois équitable et respectueuse de l'impératif de la représentation des principaux courants politiques dans tous les États membres. Ajoutons que la tâche a été facilitée par cet accident de l'histoire que constitue le Brexit.

J'aimerais souhaiter aux membres du Conseil de l'Union d'avoir la hauteur de vues susceptible de faire de cette avancée démocratique un grand succès. Soyons nombreux à voter en faveur du présent texte en vue de convaincre les gouvernements qui, pour une raison ou une autre mais en tout cas pas nécessairement pour une raison européenne, expriment encore des réserves à ce propos.